Apreciez munca deosebită depusă de colega Járóka pentru întocmirea acestui raport și o felicit sincer.

Integrarea reală se poate realiza numai prin implicarea comunităților roma, a rromilor, adică a oamenilor care, împreună cu autoritățile la nivel local, au capacitatea și, mai ales, dorința de a implementa programele. Cine cunoaște mai bine problemele profunde ale acestei comunități, dacă nu comunitatea însăși? De asemenea, administrația locală, aceea care le gestionează problemele de zi cu zi. La baza implementării viitoarei strategii trebuie să stea dialogul structurat și colaborarea dintre comunitățile de rromi, autoritățile locale și mediul nonguvernamental. Rromii trebuie să treacă de la rolul de spectatori la cel de actori implicați în transpunerea măsurilor care le sunt destinate.